Izvolite. Hvala lepa za vprašanje. Se strinjam, da mora projekt biti zgrajen transparentno in okoljsko sprejemljivo in seveda v korist državljanom, s tem se vsi strinjamo. Vendar, smo prevečkrat priča tudi ravnanjem raznih civilnih iniciativ . Včasih nekatere imajo, dober namen, druge spet, drugačen in, pri teh trasah je tako - vsi bi imeli cesto, samo ne mimo njih. Vsi bi imeli tudi drugo infrastrukturo, samo spet ne mimo njih. In spomnimo se projekta drugega tira, ki nekako, je prestal dva referenduma, danes se borimo za, posojilo Evropske investicijske banke in tako naprej. Skratka pri vsaki, tovrstni investiciji se pojavi precej vprašanj. Prav je, da da se pogovarjamo, da izmenjamo stališča, vendar opozarjam na to, da ta trasa, ki je zdaj predvidena, je, seveda bila izbrana po dolgih, mučnih postopkih in tako naprej in, verjetno, bi trasa mimo Arje vasi, bila na tem mestu sprejemljivejša, vendar pa ekološko ne rešuje, zadev naprej proti Slovenj Gradcu. Se pravi, nobena trasa ne bo idealna in, vse, variante, ki so bile ocenjene, ki so bile pregledane, so bile ocenjene z vseh možnih vidikov. Zdaj imamo seveda tudi ustavno presojo dveh občin. Skratka, problemov na tej poti je še mnogo na tej treti razvojni osi, vendar bom povedal tako - če želimo, da bomo to tretjo razvojno os res začeli graditi, da bomo res enkrat dočakali tudi odprtje, potem moramo nehati s temi večnimi premetavanji sem in tja in spreminjanjem tras in in ne vem čim. Če če traso spremenimo zdaj spet, se bodo pa drugi našli, ki jim ta trasa ne bo všeč. Tako da izvedbene aktivnosti seveda se intenzivirajo, veliko dela je, opravljenega, imamo pa seveda še en velik problem, to pa je samo financiranje oziroma finančna konstrukcija. In, kot pri vseh slovenskih projektih, ne, je to stalna praksa. Mislim pa, da ministrstvo, precej dela na tem in ta tretja razvojna os, če je hitro ne bomo začeli graditi in potem tudi zaključili, potem bo, stagniralo gospodarstvo in vse druge stvari. Tako da predlagam iz izkušenj, nekaj jih vendarle imam, da nehamo se ves čas, preganjati okoli tras in začnemo delati. To bi bilo najbolj bistveno. Ker če bomo spet šli v spremembo, bo to zadeve še podaljšalo in potem, se bojim, da nas bodo res vse države obvozile mimo teh koridorjev, ki jih imamo in vedno poudarjamo tudi našo ugodno geostrateško lego. Zamujamo marsikje, zamujamo na karavanškem tunelu, zamujamo na drugih zadevah. Ampak ne zato, ker ne bi delali. Zamujamo zaradi, razlogov , takšnih in drugačnih, ki so vedno prisotni pri teh investicijah. In če nekdo iz neke civilne iniciative odkrito pove na srečanju, da bo Italijane prosil, če lahko bremzajo projekt, potem pa ne vem, smo spet tam, kot smo bili pri nekaj vprašanjih prej. Tako da svetujem, da se držimo te trase in, začnemo delati, kakor hitro bo to mogoče. Hvala, gospod predsednik, gospod poslanec, imate možnost zahtevati dopolnitev, izvolite.